Monsieur le Président, je souhaite d'abord exprimer, bien entendu, notre solidarité avec les familles des victimes de l'ignoble attaque de Marseille et de la terrible tuerie de Las Vegas.

Lors du prochain Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement évalueront les progrès des négociations sur le Brexit. Il n'y a aujourd'hui rien de tangible dans la position des Britanniques, nous l'avons encore rappelé dans notre résolution d'hier. Une telle négociation n'est évidemment pas facile, d'autant plus que nous avons d'un côté les Européens, emmenés par notre négociateur, Michel Barnier, qui adopte une approche séquencée et sérieuse, et de l'autre, aucun engagement clair et chiffré de Mme May. Les grandes déclarations et les revirements britanniques masquent l'ampleur des difficultés que cause la sortie du Royaume Uni.

Maintenant, Mme May propose de copier les méthodes européennes, par exemple, dans les accords commerciaux. Quel hommage rendu à l'Europe! Tant sur le plan tactique que technique, nous restons constants sur la nécessité de divorcer avant de stabiliser une relation à l'avenir. Pour faire avancer l'Europe, il faut avoir une méthode et ne pas être dans l'incantation. Récemment, le président français a montré qu'il souhaitait une politique européenne qui se décrète, en recyclant d'ailleurs des idées sur lesquelles nous travaillons ou même des propositions déjà mises en œuvre lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale avec la révision de la directive sur le détachement des travailleurs sécurité avec des mécanismes de renforcement des contrôles aux frontières que nous avons votés protection de notre industrie avec l'accord trouvé hier on en parlait tout à l'heure sur la nouvelle méthodologie antidumping. C'est une étape de plus pour l'Europe qui agit et, surtout, qui protège ses intérêts. Enfin, on nous présente maintenant les listes électorales transnationales comme un remède au manque d'adhésion au projet européen, mais cela aura l'effet contraire. Pour rendre compte de notre action aux Européens, il faut une Europe du quotidien qui n'est pas celle des élus hors sol, mais celle des représentants qui connaissent la réalité des territoires.